Tego nie kwestionowałem w moim wystąpieniu, zauważając, że troska o klimat to wielkie i odpowiedzialne zadanie. Aby zadaniu temu sprostać, trzeba stanąć w prawdzie, dokonując właściwych analiz, żeby na wyzwania i troskę o klimat odpowiedzieć racjonalnie, pamiętając o ludziach i miejscach pracy. A więc nie mówię w sprzeczności do programu, ale chciałbym, żebyśmy jako Europa, która chce być światowym liderem troski o klimat, byli prawdziwym liderem, a nie tylko rozmawiali o tym, że mamy dobry plan, dobre założenia.